Als wij de afgelopen maanden iets hebben kunnen leren, dan is het wel dat de Europese Unie vooral een politiek project is. En een politiek project van levensbelang, nu duidelijk is dat geopolitiek weer terug is van weggeweest.

Maar behalve de enorme afhankelijkheid van Europa op energiegebied hebben wij nog twee andere problemen onze energie is te vervuilend en te duur. Alleen een krachtige Europese energie unie kan die drie energieproblemen oplossen. Eenheid geeft niet alleen kracht in de relatie met derde landen, eenheid geeft ook investeerders duidelijkheid en zekerheid. Miljarden liggen te wachten om in de Europese energie infrastructuur geïnvesteerd te worden. Daarvoor moeten wij wel de juiste voorwaarden scheppen om daarmee de zo nodige slimme en grote netwerken aan te leggen.

Natuurlijk ligt dit gevoelig in enkele lidstaten, maar laten wij niet dezelfde fout maken als bij het economisch beleid, waar de zwaarste financiële crisis sinds de jaren dertig nodig was om Europa de juiste middelen te geven.

Die investeringen moeten meteen goed zijn, dus gericht op die koolstofarme economie van morgen. De Europese Commissie moet wat mij betreft daarin een sterker sturende rol gaan spelen.